virðulegi forseti það er nú svo í okkar blessaða landi að þar sem slorlykt er daglegt brauð detta hlutir út úr umræðunni og þykja ekki spennandi í okkar gáfaða samfélagi sem gerir miklar kröfur en leggur kannski ekki alveg eins mikla áherslu á að gefa í staðinn þorlákshöfn var stækkuð nokkuð fyrir um tíu árum og gerð aðgengileg því að hún var í raun stórhættuleg fyrir bæði fiskiskip og önnur skip sem þar komu þá voru líka uppi áform um að gera hana að svokallaðri stórskipahöfn það er að stærstu flutningaskip sem koma til landsins gætu lagst þar að bryggju allar rannsóknir sem voru gerðar

fyrir byggingu eins og það var kallað á sínum tíma alvöruhafnar hafnar sem gæti sinnt þessum stóru skipum það er auðvitað lykillinn að því að þar sé hægt að byggja upp ákveðinn iðnað með íslenskri orku margs konar iðnað stórvirkra tækifæra menn hafa stundum strandað á því að það væri ekki ástæða til þess að byggja upp þar sem um væri að ræða álver látum það liggja á milli hluta en við

eða annað af stórvirkum verksmiðjustíl nútímans eru þættir sem koma og fara eins og fólk þau geta staldrað við í tíu ár tuttugu ár þrjátíu ár en svo kemur eitthvað annað og þá er það inneign okkar í orkuverum landsins sem er okkar fjársjóður um ókomna framtíð miðað við að við gætum þess að ganga eðlilega um landið okkar

eða taka of mikið af einum farvegi sem skilar þessari auðlegð til okkar til samfélagsins það hefur verið skemmtilegt um langt árabil að fylgjast með starfsemi siglingastofnunar sem hefur leyst hvert verkefnið á fætur öðru með miklum undirbúningi vönduðum rannsóknum og það hefur alls staðar staðist þó að byrjunarörðugleikar hafi komið upp á einstaka stað til að mynda í landeyjahöfn í dag sem menn munu auðvitað yfirvinna og höfn er eins og manneskja hún þroskast og tekur breytingum höfn þarf alltaf að aðlaga sig því umhverfi sem hún er í hún þarf að læra á hreyfingar strauma sand og annað öldulag og út frá því

að það er gríðarlega mikil þörf fyrir stórskipahöfn sem er þá alhliða höfn líka fyrir fisk og vörur og annað útflutning á jarðefnum sem hefur átt sér stað um langt árabil í þorlákshöfn af hekluvikri til að mynda sem skiptir miklu máli í atvinnusköpun og öflun gjaldeyris ákveðnar hafnir þurfa að vera í þeirri stærð að þær geti tekið við þeirri þróun sem á sér stað í gerð flutningaskipa stærstu skip sem þarf í þessa flutninga komast til að mynda ekki inn í þorlákshöfn í dag hið sama er að segja um stærstu verstöð landsins vestmannaeyjar þar er dýpi ekki nóg og aðstaða ekki í lagi og þess vegna þarf að byggja það upp eins og menn eru að undirbúa til að mynda er bæjarsjóður um nokkurra ára bil búinn að leggja til hliðar fjármagn til að fara í þetta verkefni þessi vandkvæði í ýmsum höfnum landsins hafa valdið því að skipafélögin sem sinna nánast öllum flutningi til lands og frá bæði samskip og eimskip hafa orðið að staldra við í endurnýjun og uppbyggingu á stærri flutningaskipum sem liggja á borðinu eru mun hagkvæmari í rekstri og öllum þáttum sem lúta að þeim verkefnum sem þeim er ætlað að sinna þess vegna verða menn að vera vel á verði og standa vaktina og standa saman um það að leysa þau vandamál sem þarf að leysa það er gott og gilt að byggja glæsilegt hús eins og hörpu það er metnaðarfullt og glæsilegt og það hjálpar íslendingum í hugsun sinni en við megum ekki gleyma því sem gefur gjaldeyrinn sem veldur því að hægt er að byggja hús eins og hörpu það er sjávarfangið sem skiptir þar mestu máli þess vegna þurfum við jafnhliða að fiðlan sé rétt stillt að stilla hafnirnar þannig að þær geti tekið á móti afla bæði til vinnslu og svo til útflutnings þetta er spennandi verkefni af því að þetta eru lyklarnir að framtíð íslands þetta eru lyklarnir um ófyrirsjáanlega framtíð að við þurfum að rækta þennan garð þannig að við getum nýtt hann skynsamlega þannig að við getum þróað á þann hátt að við fáum sem mest verðmæti fyrir hvert kíló af fiski hvert kíló af jarðefnum hvert kíló sem við erum að vinna úr til atvinnusköpunar og gjaldeyrisöflunar það er ekki lengur þannig að humri sé hent fyrir borð skötusel og fleiri tegundum sem menn hreinlega köstuðu í sjóinn þegar þær komu inn fyrir borðstokkinn þarna liggja einhverjar dýrustu tegundir sem eru á markaði í dag það er ekki lengra síðan en svo að ég man að afi minn sem var einn fyrsti maðurinn í vestmannaeyjum sem vomaði yfir því að fá humar var talinn stórskrýtinn venjan var sú að henda þessu þannig eigum við að læra af reynslunni og hugsa stórt og þora þegar kemur að þessum mannvirkjum það er alveg ljóst að mikilhæf höfn í þorlákshöfn mun kosta eina fimm til sjö milljarða en þó ekki meir það er búið að gera allar rannsóknir í líkanastöð siglingastofnunar en það á eftir að vinna úr þeim það á eftir að hanna mannvirkið en það er ótrúlega mikil vinna sem liggur nú að baki og alltaf er siglingastofnun að safna í sarpinn

í til að mynda grindavík og við höfn á hornafirði þar sem eru mjög erfiðar aðstæður hafa hjálpað því að byggja upp aðrar hafnir á landinu menn hafa lært þarna og sett saman hluti í púsluspili sem hefur verið til góða fyrir hvert samfélag fyrir hverja byggð og fyrir landið í heild ég vona að þetta mál gangi nú fram þetta er þingsályktunartillaga hún er ábending til ráðherra með rökum fyrir því að það sé skynsamlegt að fara inn í þennan farveg hún festir enga peninga en hún fleytir okkur fram á veginn við róum fram á veginn en ekki aftur á bak með því að taka á svona málum og afgreiða þau virðulegi forseti